A szocialista frakció nevében szeretném üdvözölni Balzani asszony jelentését, és nagyon örülök, hogy ebben az esetben a Bizottság és az Európai Parlament legnagyobb képviselőcsoportjai hasonló módon gondolkodnak, és megerősítjük a 2011 decemberében hozott döntésünket, és kérjük a pénzek átcsoportosítását. Nagyon gyakran találkozunk azzal a kritikával, hogy a megnövekedett költségek miatt érdemes elbizonytalanodni a projektben, de tegyük hozzá, hogy a költségnövekedés egyik oka pontosan a költségvetési hatóságok elbizonytalanodása és ez késlekedést okoz.

Nagyon fontos tehát, hogy az európai tagállamok egy megerősített politikai támogatást biztosítsanak ennek a projektnek, hiszen nagyon nagyon fontos tudnunk, hogy azok a globális trendek, az energiaéhség, a demográfiai változások következtében kialakuló és a globalizáció következtében kialakuló hatalmas méretű társadalmi csoportok, akik energiafogyasztóként belépnek, mind mind jobban jelen vannak a mai korban, mint valaha voltak. És mivel van időm, engedjék meg, hogy elmondjam Önöknek, hogy nekünk, akik az új tagállamokból jöttünk, de talán az egész Európai Uniónak nagyon fontos visszaemlékezni arra a dátumra, amikor az ITER projekt elkezdődött.

Ennek a projektnek a támogatása az Európai Unió politikai pártjaitól érkezik, tehát nem csak egy technológiai döntés kell, hogy legyen, hanem egy politikai megerősítése is annak, hogy a hidegháborút végképp magunk mögött hagytuk és ez jó dolog. És végül engedjék meg, hogy a fúziós energiát, amelyet egy magyar tudós, egy magyar Nobel díjas tudós, Teller Ede álmodott meg, magyarként is üdvözöljem. Én azt hiszem, hogy ritkán találunk olyan projektet, amelyet magyarként, európaiként globális környezetben megálmodva ilyen hosszú időn keresztül támogathatunk. Ezért aztán azt mondom Önöknek, hogy nemcsak pénzügyileg, nemcsak az energiatermelés szempontjából, hanem politikailag is szükségünk van ennek a projektnek a folytatására. Köszönöm, hogy meghallgattak.